virðulegi formi nú kannski sannast það að örlögin geta verið bæði glettin og grá nú hefur það gerst mér vitanlega í fyrsta skipti að samfylkingin stendur heils hugar að baki búvörusamningum sem gerðir eru við bændur og það sem meira er það urðu örlög samfylkingarinnar að mæla fyrir málinu þegar það kemur út úr sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd alþingis með þeim mikla sannfæringarkrafti sem ég fann að skein á úr orðum háttvirts varaformanns nefndarinnar og hefur örugglega komið glögglega fram þegar málin voru rædd í þingflokki samfylkingarinnar og um þau mál hefur verið þá væntanlega og að því loknu hafa náttúrlega væntanlega verið höfð ýmist uppi

sessi mjólkursamninginn og sauðfjársamninginn og gera betur að festa hann í sessi til lengri tíma ég veit ekki hvort það er ástæða til að óska samfylkingunni til hamingju með þetta hlutskipti mér finnst það að vísu vera hamingjusamlegt hlutskipti að fá að það tækifæri að vera sérstakur flutningsmaður málsins og ábyrgðarmaður málsins hér í þinginu en að minnsta kosti er ástæða til þess að fagna því að um þessi mál landbúnaðarmálin sé loksins að skapast þessi mikla pólitíska samstaða sem stundum hefur skort á þegar verið er að ræða um landbúnaðarmál í þjóðfélaginu þó er það þannig að þegar við erum að ræða um landbúnaðarmálin svona almennt hér í þinginu hefur mér fundist að um þau mál væri býsna góð samstaða en hins vegar þegar til stykkisins kemur hefur það ekki alltaf verið þannig ég rifjaði aðeins upp með því að skoða meðferð mjólkursamningsins og sauðfjársamningsins á sínum tíma og hvaða stuðning þessir tveir samningar höfðu áður en ég gekk til þessarar umræðu mjólkursamningurinn var samþykktur á alþingi tuttugasta og áttunda febrúar tvö þúsund og fjögur þá var það reyndar svo að einungis fjórir þingmenn samfylkingarinnar sátu hjá aðrir greiddu þessum samningi atkvæði sitt nú veit ég ekki annað en að um þessi mál verði þverpólitísk samstaða annað hefur að minnsta kosti ekki komið fram varðandi sauðfjársamninginn var það þannig að það er nýrri samningur og kannski er það einhver skýring en samfylkingin treysti sér ekki þá til þess að styðja þann samning fimmtán þingmenn samfylkingarinnar sem voru viðstaddir afgreiðslu málsins sátu hjá enginn greiddi atkvæði með samningnum nú hafa menn hins vegar að athuguðu máli tveimur árum seinna komist að þeirri niðurstöðu að skynsamlegt væri að halda sig við þennan samning sem gerður var á sínum tíma sextánda þriðja tvö þúsund og sjö og mjólkursamninginn tuttugasta og áttunda fimta tvö þúsund og fjögur með þeim breytingum sem verið er að gera á samningnum með því frumvarpi sem hér liggur fyrir það sem þetta frumvarp fyrst og fremst felur í sér er breytingar á lögum um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum sem er staðfesting á þeirri ákvörðun sem ríkisstjórnin og ríkisstjórnarflokkarnir tóku fyrir áramótin þegar ákveðið var að skerða verðbætur í búvörusamningnum eins og hafði verið ákveðið í fjárlögum fyrir yfirstandandi ár eins og allir vita er þetta gert í ljósi

ekki síst af þáverandi stjórnarandstöðu vinstri hreyfingunni grænu framboði og framsóknarflokknum en einnig auðvitað hjá bændum sem sannarlega bentu á að hér væri verið að vega að tekjuforsendum samningsins sem vissulega var verið að gera og þess vegna er það að mínu mati fagnaðarefni að nú hefur náðst samkomulag í þessum efnum milli ríkisvaldsins og bænda um það að hátta þessum málum með svipuðum hætti og ákveðið var við fjárlagaafgreiðsluna árið tvö þúsund og átta og festa það í lög og um leið að lengja þennan samning um tvö ár möo festa búvörusamningana betur í sessi en áður og það er mikið fagnaðarefni það er auðvitað ljóst mál að við erum í þessum sporum

varð þess líka valdandi að ýmsir útgjaldaliðir fóru úr böndunum sem kallaði á það að ábyrgðarmenn ríkissjóðs urðu að fara í margvíslegar aðgerðir til þess að draga úr þeim halla sem var fyrirsjáanlegur það stefni í rúmlega tvö hundruð milljarða halla og markmiðið var að koma þeim halla niður í hundrað sjötíu milljarða króna niðurstaðan varð sem betur fer heldur betri hundrað fimmtíu milljarðar króna eða þar um bil í halla sem þó er ærinn eins og allir vita og allir eru sammála um að er ekki við búandi til lengri tíma við þessar aðstæður voru auðvitað öll góð ráð dýr og engin ráð góð það var einfaldlega þannig að þær aðgerðir sem við urðum að grípa til voru allar í eðli sínu sársaukafullar

bæði vísitölubætur sem sneru að almannatryggingum og skyldum hlutum og einnig vísitölubætur sem hefðu orðið í búvörusamningnum ef honum hefði ekki verið breytt ég ætla að halda því til haga að í fyrsta lagi var það þannig að það var flutt fjáraukalagafrumvarp fyrir árið tvö þúsund og átta og þar voru auknar verðbæturnar sem gert hafði verið ráð fyrir við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og átta þetta er eins og alltaf hefur verið gert varðandi framkvæmd búvörusamningsins það eru lagðar til grundvallar ákveðnar forsendur þegar samningurinn er lagður fram og þær forsendur eru verðlagsforsendur fjárlagafrumvarpsins hverju sinni og þegar málin eru síðan gerð upp þegar líður á árið og í ljós kemur eins og kom fram á árinu tvö þúsund og átta að verðlagsforsendur þess frumvarps sem hafði orðið að fjárlögum höfðu ekki staðist var einfaldlega bætt í og aukin fjárframlög til bænda í gegnum búvörusamningana sem því nam þannig að að fullu voru búvörusamningarnir verðbættir á árinu tvö þúsund og átta fjárlagafrumvarpið tvö þúsund og níu var líka lagt fram með tilteknum verðlagsviðmiðum það er að þar var gert ráð fyrir því að verðlag mundi hækka á milli ára að meðaltali um milli fimm til sex prósent eftir efnahagshrunið i október og þegar farið var að skoða forsendur fyrir yfirstandandi ár það er næsta ár núverandi yfirstandandi

ætla mætti að verðlag mundi hækka að meðaltali milli ára um fjórtán prósent þegar niðurstaðan varð þá sú að fara inn í vísitölubætur búvörusamningana vorum við að tala um skerðingu á vísitölubótum sem nam þarna sex til átta prósent auðvitað er það ljóst að þetta var til þess fallið að rýra hag bænda hins vegar er það þannig að stærðargráðan af þessu mun ráðast fyrst og fremst af því hvernig okkur tekst til með efnahagsframvinduna ef það hefði tekist svo vel til að okkur hefði tekist að ná utan um verðlagshækkanirnar með markvissari hætti en menn spáðu í upphafi þess árs

né ríkisstjórnin eða aðrir þeir sem að málinu komu það er hins vegar ljóst mál að í þessum efnum veldur hver á heldur það er alveg ljóst mál að með markvissri hagstjórn hefði verið hægt að draga mjög mikið úr áhrifum þessara skerðinga á afkomu bænda lausatök ríkisstjórnarinnar við hagstjórnina sem hafa verið að birtast okkur á hverjum degi eru auðvitað sjálfstæður skaðvaldur í þessum efnum við höfum dag eftir dag og viku eftir viku verið að kalla eftir efnahagsaðgerðum ríkisstjórnarinnar en á þeim hefur lítið bólað þær eru boðaðar í hverri viku en sífellt eru búnar til nýjar dagsetningar og nýjustu dagsetningarnar heyrðum við um síðustu helgi verðbólguþrýstingurinn hefur orðið miklu meiri en menn gerðu ráð fyrir það staðfesti meðal annars hæstvirtur fjármálaráðherra í ræðu hér í dag það var gert ráð fyrir því að verðbólgan væri á mun hraðari niðurleið en gengishrunið sem hefur orðið núna frá því í mars hefur gert þær vonir að litlu sem engu auðvitað sjáum við að verðbólguþrýstingurinn er á niðurleið en það er hins vegar ljóst mál að ef ekki hefði orðið þetta gengishrun hefðum við séð miklu skarpari lækkun á verðbólgu en raun hefur orðið á ofan á þetta bætist síðan þetta svimandi vaxtastig sem leggst sem íþyngjandi ofan á minnkandi tekjur í landbúnaði og kemur auðvitað áður á landbúnaðinum eins og svo mörgum öðrum atvinnugreinum auðvitað eru það sérstök vonbrigði fyrir landbúnaðinn sem er háður innlendri fjármögnun að vaxtastigið þumlungast ekki almennilega niður það er þess vegna ljóst að ríkisstjórnin sem nú situr ber mikla ábyrgð á versnandi kjörum bænda á þessu ári það er á valdi hennar að hafa áhrif á kjör bænda en hér blasir við aðgerðaleysiskostnaðurinn sem kemur niður á bændum eins og öðrum þjóðfélagsþegnum virðulegi forseti ég gerði aðeins að umtalsefni en þó í mjög stuttu máli við fyrstu umræðu þessa máls þá ótrúlegu kúvendingu sem hefur orðið í þessu máli hjá hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra og hans flokki ég verð að játa að ég kann ekki utan að ræður hæstvirtur

skerða vísitölu búvörusamninga eins og ég gerði grein fyrir brugðust þessi stjórnmálaöfl mjög ókvæða við og töldu að það mætti ekki og ætti ekki að skerða vísitöluna í búvörusamningunum þeir töldu ekki einasta að það væri hæpið lögfræðilega að gera þetta þannig þeir töldu einfaldlega að það væru efnisleg rök gegn því að láta þessa skerðingu bitna á búvörusamningunum fyrir svona reynslu hefði maður gengið svona bláeygur til þessarar umræðu síðar meir hefði maður getað ímyndað sér það að flokkur vinstri grænna hefði látið það verða sitt fara verk í ríkisstjórn að afturkalla þessa ákvörðun fyrrverandi ríkisstjórnar því var nú ekki alveg að heilsa þáverandi hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra og raunar fjármálaráðherra í einum og sama manninum steingrími j sigfússyni formanni vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hann tilkynnti bændum það ofur einfaldlega við setningu búnaðarþings þann fyrsta mars síðastliðinn að það væri ákveðið að þessi skerðing sem ákveðin var í fjárlögum fyrir yfirstandandi ár mundi standa og ekki bara það hún yrði líka á næsta ári að því búnu boðaði hæstvirtur ráðherra bændur til sín til þess að ræða þessar málalyktir og hvernig mætti síðan vinna úr því ég ítreka það að það er í sjálfu sér fagnaðarefni að það se búið að ná samkomulagi í þessu máli það var mjög mikilvægt að það yrði reynt að ná samstarfi við bændur um útfærslu á þeim óhjákvæmilegu skerðingum sem gera varð á búvörusamningunum og að því máli hafði verið unnið af minni hálfu strax frá því fyrir áramót ég kallaði á minn fund forustumenn bænda áður en ljóst var að niðurstaðan yrði þessi varðandi vísitöluskerðingarnar og gerði þeim grein fyrir því hvað væri í farvatninu innti þá álits á því hvort þeir vildu að við reyndum að ná samkomulagi um það hvernig þessi mál yrðu útfærð niðurstaða bænda varð sú sem ég tel bæði eðlilega og skiljanlega við þessar aðstæður niðurstaðan varð sú að þeir töldu ekki að þeir hefðu stöðu eða heimildir sinna umbjóðenda til þess að ganga til slíkra samningaviðræðna og þess vegna var það svo sem ég taldi líka eðlilegt að þáverandi stjórnvöld mundu axla ábyrgðina á þessari ákvörðun sem við og gerðum hins vegar gengu þessar viðræður áfram þeim var haldið áfram eftir áramótin og þá urðu til þær hugmyndir sem núna hafa litið dagsins ljós í þessu frumvarpi í fyrsta lagi það að una þeirri niðurstöðu að það væri óhjákvæmilegt að fara inn í vísitölubæturnar á búvörusamningunum en reyna að skapa meiri vissu um þetta mál til lengri tíma til tveggja ára í viðbót og lengja gildistíma bæði mjólkursamningsins og sauðfjársamningsins sem þessu nam þetta er í rauninni kjarni frumvarpsins sem fyrir liggur hérna og ég fagna því að þessi niðurstaða er fengin og við í minni hluta sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar lýsum yfir stuðningi við það að þetta mál fái brautargengi á alþingi ég get hins vegar ekki látið hjá líða að segja það að ég sakna þess engu að síður að hér líti ekki dagsins ljós frekari áform hæstvirtrar ríkisstjórnar um hvernig þessum málum sem snúa að hagsmunum bænda og kjörum bænda verði haldið áfram ég á hér til dæmis við þá vinnu sem er nauðsynleg og er raunar hafin að einhverju leyti við kortlagningu á skuldastöðu bænda og úrræði við að koma til móts við þarfir landbúnaðarins við bankahrunið í byrjun október kallaði ég til mín forustumenn bænda til þess að fara yfir afleiðingarnar fyrir landbúnaðinn sérstaklega og hvernig við gætum brugðist hér við okkur var auðvitað ljóst að það voru ekki mörg þægileg ráð í þessum efnum en engu að síður var það að ráði að sameiginlega fóru fulltrúar sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytisins og hagsmunasamtakanna á fund bankastofnana sem þá höfðu nýlega verið reistar úr rústunum til þess að fara yfir það með hvaða hætti bankastofnanirnar gætu séð að þær gætu tekið þátt í þessum vanda með landbúnaðinum nú er skemmt frá því að segja að viðtökurnar voru mjög góðar bankastofnanirnar fjármálastofnanirnar gerðu sér grein fyrir þýðingu landbúnaðarins og þýðingu þess að landbúnaðarframleiðslan gæti gengið fyrir sig sem áfallaminnst þær frystingar sem óskað var eftir að yrðu framkvæmdar gagnvart landbúnaðinum engu almennt eftir eftir því sem ég best hef upplýsingar um og hef raunar fengið staðfest frá fulltrúum bændasamtakanna þar um nú er hins vegar auðvitað komið að ákveðnum þáttaskilum þessu tímabili er lokið og við þurfum að sjá núna fram í tímann og þess vegna hefði ég talið að það væri eðlilegt hafði ári eðlilegt við þessar aðstæður í tengslum við þetta frumvarp að hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra gerði okkur betur grein fyrir stöðu þessa máls hvernig að þessum málum yrði unnið við kölluðum raunar eftir þessum sjónarmiðum inni í sjávarútvegs og landbúnaðarnefndinni hjá forustumönnum bænda og það er ljóst að af þeirra hálfu er mikil alvara í því að vinna að þessum málum auðvitað en það skiptir líka miklu máli að það liggi fyrir stuðningur hins pólitíska valds við þetta mál og ég tel að það sé eðlilegt að það sé gert í annan stað hef ég líka velt því fyrir mér í þessu sambandi sem raunar var mjög til umræðu milli sjávarútvegs og

til þess að koma jafnvægi á kjötmarkaðinn eða að minnsta kosti hafa möguleika á því að grípa inn í ef það þætti ástæða þarna til ég rakti það á sínum tíma með hvaða hætti á sínum tíma var komist að niðurstöðu varðandi útflutningsskylduna þá var það gert með þeim hætti að bæta þrjú hundruð milljóna króna inn í þennan samning nú er auðvitað verið að skerða þennan samning nú er staðan sú að staðan á kjötmarkaði er erfið og tvísýn á margan hátt eins og margoft hefur komið fram og raunar má segja að ákveðin

aflaði og sendi okkur aflaði og sendi okkur að mínu mati væri full ástæða til þess að taka þessi mál upp það getur vel verið að það verði niðurstaðan að framkvæma þessa hluti með einhverjum öðrum hætti en gert hefur verið landssamband sauðfjárbænda vakti til dæmis athygli á því að þetta mætti gera allt með þeim hætti að sameinast um útflutningsmál á kjöti taldi líka að það ætti að setja þá útflutningsskyldu á allt kjöt í landinu sem er auðvitað miklu viðurhlutameiri ákvörðun hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra svaraði eins og véfréttin frá delfí þegar ég spurði um þessi mál þegar við ræddum þessi mál við fyrstu umræðu þessa máls sagði að það væri svona verið að ræða málin milli sín og forustumanna bænda án þess að gera mikið grein fyrir því hvað í því fólst þess vegna var það upplýsandi að fulltrúar landssambands sauðfjárbænda greindu okkur frá þeim hugmyndum sem þar voru uppi það er annars vegar hátta að búa til samstarf formlegt samstarf um útflutninginn hvernig að því máli yrði staðið og í öðru lagi þetta að setja útflutningsskyldu á allt kjöt það hefði auðvitað verið formlegt að heyra viðhorf hæstvirtur ráðherra til þessara hugmynda eða formanns nefndarinnar en ég sé að bæði eru vant við látin og þau geta ekki hlýtt á ræðu mína sem er auðvitað miður þau hefðu gott af því en sérstaklega að þá ræða þessa hugmynd sem hefur komið fram hjá forustumönnum sauðfjárbænda um það að fara þessar leiðir í stað þess að framlengja útflutningsskylduna eins og hún hefur verið framkvæmd á undanförnum árum í þriðja lagi er það þannig að það er ljóst mál að það hefur orðið mikil breyting á neyslumynstri bæði á kjöti og

þetta hefur auðvitað komið niður á afkomu afurðastöðva landbúnaðarins og vandi þeirra er meðal annars fólginn í því að þau geta illilega brugðist við þarna vegna lagaumhverfis sem er mjög hamlandi það hefði auðvitað þurft að knýja á um það að þær lagabreytingar sem ég á sínum tíma beitti mér fyrir en náðu illu heilli ekki fram að ganga vegna þvermóðsku samfylkingarinnar um það að leggja af svokallað verðmiðlunar og verðjöfnunargjald að slíkt mál hefði til dæmis flust hefði verið samferða þessu hér í gegnum þingið til þess að opna þessa möguleika afurðastöðvanna á að verðleggja afurðir sínar með eðlilegri hætti en það hefur sem sagt ekki verið gert síðan er það líka þannig að það hefði ekki verið óskynsamlegt eins og reyndar hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra hvatti mjög til á aðventunni þegar var verið að ræða þessi mál að nú yrði gerð sérstök könnun á því hver yrði líkleg verðþróun á afurðum landbúnaðarins og hvernig þessi þróun hefði áhrif á hag bænda og afurðastöðva í ljósi þess að nú væri verið að skerða tekjumöguleika greinarinnar og menn yrðu þá væntanlega að reyna að freista þess að afla sér viðbótartekna í formi þess að velta þessu verðlagi þá yfir á neytendur sem eru kaupendur að afurðunum ekkert af þessu hefur verið gert og þess vegna verð ég auðvitað að harma það að hæstvirtur ráðherra hefur ekki að mínu mati lagt fram nægilega fullbúið heildstætt mál í þessum efnum mér er það ljóst að aðstæður eru erfiðar

hætti sem ekki kallar nauðsynlega á frekari útgjöld hins opinbera virðulegi forseti ég hef bara í örstuttu máli farið yfir þau helstu atriði sem lúta að þessu frumvarpi ég ítreka það eins og kom fram í máli mínu við fyrstu umræðu þessa máls að við sjálfstæðismenn munum að sjálfsögðu standa að þessu frumvarpi ég tel í raun og veru að þetta sé eins og ég orðaði það iðrunar og yfirbótafrumvarp hæstvirtur ráðherra þar sem hann er í rauninni að draga í land allar sínar stóryrtu yfirlýsingar frá því fyrir jólin það er út af fyrir sig bara karlmannlega gert að viðurkenna það að hafa haft á röngu að standa við erum hér í miklum nauðum þegar þessi mál eru til umfjöllunar við erum að fjalla um málið í skugga mikilla erfiðleika sem hafa kallað erfiðleika yfir bændur og hafa kallað erfiðleika yfir ríkissjóð og sameiginlega er verið að taka á þeim málum með þessum samningi sem innsiglaður er í þessu frumvarpi bændur sjálfir hafa þegar samþykkt þessa samninga þeir gera sér auðvitað grein fyrir stöðu málsins þeim er vandinn auðvitað vel ljós bændur hafa sýnt það áður að þeir eru manna mest reiðubúnir til þess að taka sameiginlega á með þjóðinni þegar erfiðleikar steðja að skemmst er að minnast auðvitað þjóðarsáttarinnar þar sem bændur komu að með mjög myndarlegum hætti á sínum tíma það má líka rifja upp að árið tvö þúsund og sjö afsöluðu bændur sér einhliða rétti til hækkana á afurðum sínum sem hefði annars verið lögbundinn á því ári voru líka lækkaðir tollar einhliða um fjörutíu prósent á samkeppnisvörum íslensks landbúnaðar sem hefur auðvitað haft áhrif á samkeppnisstöðu íslensks landbúnaðar og möguleika þeirra til tekjuöflunar hér innan lands virðulegi forseti það er í sjálfu sér ekki ástæða til þess að hafa öllu fleiri orð um þetta mál þetta er að mínu mati jákvætt í þeim skilningi að þarna er verið að ná þó samkomulagi í mjög erfiðu máli sem kostaði deilur og kostaði auðvitað fjármuni fyrir bændur í ljósi þeirra aðstæðna sem uppi eru er óhjákvæmilegt annað en að styðja það að þessi niðurstaða náist og hún er í samræmi